Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Berichterstatterin! Meine Fraktion begrüßt das Abkommen für nachhaltige Forstwirtschaft mit Vietnam. Es kann sich zu einem internationalen Vorbild entwickeln, wie wir die Schaffung von wirtschaftlichen Perspektiven für die Bevölkerung und den Schutz der Natur und des Klimas in Einklang bringen können. Das ist ein wichtiger Baustein für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis 2030, gerade in Südostasien. Vietnam hat noch einen schwierigen Weg vor sich, den Handel mit illegal geschlagenem Holz tatsächlich zu unterbinden und das Abkommen umzusetzen. Es muss auch die bestehenden Routen für illegales Holz aus Laos und Kambodscha durch Vietnam umfassen. Wir sollten unsere FLEGT Partner in Asien und Afrika bei ihrer Arbeit mit Expertise und Finanzmitteln stärker unterstützen, denn die FLEGT Programme haben den illegalen Handel um 20 reduzieren können. Aber noch immer muss die UNO den Verlust an Steuereinnahmen durch illegalen Holzhandel auf 15 Milliarden pro Jahr beziffern. Noch schwerer wiegen die Schäden für Artenvielfalt und Klima. Deshalb sollte die EU Kommission auf die Kooperation unserer Handelspartner drängen, Raubbau als Geschäftsmodell zu zerschlagen und wirksam nachhaltige Holzwirtschaft in Südostasien zu fördern.